Finalmente il sistema di asilo e le politiche migratorie con questi due fondi pluriennali entrano in una nuova fase, anche se avremmo preferito ci fosse un riferimento preciso al principio di solidarietà dell'articolo 80 del trattato e sappiamo quanto sarebbe fondamentale rivedere Dublino 3. Condivido comunque che il primo fondo sia reso più flessibile, vada prioritariamente all'asilo e all'integrazione e soprattutto che possano essere incentivati reinsediamenti delle persone che lo chiedono per andare in altri paesi membri con sostegni finanziari mirati. È anche importante nel secondo fondo il sostegno a programmi settennali, alla gestione di flussi, alle azioni di emergenza, ma soprattutto alla cooperazione nella sicurezza e nella prevenzione della tratta. Sappiamo quanto questo sia un tema che riguarda fortemente, in particolare alcuni paesi di arrivo come anche il nostro paese, l'Italia quindi spero che i paesi appunto, isole come Lampedusa, l'Italia e i paesi di primo arrivo, possono essere lasciati meno soli con una filosofia più solidarista e più di cooperazione.